Moramo staviti ruku na srce i reći sami sebi, imamo ozbiljnih problema zadnjih godina s raznim zaraženim mesom. U Hrvatskoj je bilo niz primjera gdje je osim brazilskoga mesa bilo i drugih vrsta mesa koje su bile zaražene salmonelom i na žalost i na druge načine i to meso koje je proizvedeno u Europskoj uniji. Moramo staviti ruku na srce i reći sami sebi da imamo i mi unutar Europske unije svoje probleme jer ako nećemo mi sami tko će drugi brinuti onda o našim građanima, brinuti o našim potrošačima, brinuti o našem zdravlju?